Monsieur le Président, chers collègues, j'ai lu les rapports avec un certain étonnement. Et les interventions que j'ai entendues ce matin ne font que renforcer mes convictions.

Beaucoup réclament un gouvernement économique, certes. Mais, nous, nous voulons une Europe politique qui assure la maîtrise de ses choix économiques mais aussi sociaux et qui puisse intervenir sur les choix monétaires. La crise grecque est révélatrice c'est l'Allemagne qui a la main, impose ses exigences. Aux États Unis, la banque centrale vient d'intervenir directement pour financer le budget de l'État en achetant des bons du Trésor. En Europe, la Banque centrale a volé au secours des banques mais, vis à vis de la Grèce et plus généralement des PIGS, ce sont toujours les mêmes qui doivent payer, à savoir les salariés, les fonctionnaires et les retraités, alors que leurs pays ont été également victimes de la spéculation financière. Ce n'est pas de réformettes dont nous avons besoin, c'est d'une autre Europe, d'une Europe économique et sociale au service du plus grand nombre et non de quelques uns.